de tous les âges à créer leur propre entreprise et à devenir des entrepreneurs.

La Commission prépare, pour le 15 novembre, le lancement du réseau européen de mentors pour les femmes entrepreneurs. L'action s'adresse aux femmes qui ont déjà démarré leur entreprise.